virðulegi forseti ég mæli fyrir tveim breytingartillögum milli annars og þriðju umræðu varðandi frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna flutnings á útgáfu starfsleyfa til landlæknis annars vegar er það breytingartillaga sem eru frá heilbrigðisnefnd og varðar gildistöku laganna að hún verði fyrsti apríl í stað fyrsta mars og þessi breyting yrði gerð að tilmælum þeirra stofnana sem málið varðar sem óska eftir meira svigrúmi til undirbúnings á þeim breytingum sem frumvarpið felur í sér það er flutning á útgáfu starfsleyfa frá heilbrigðisráðuneyti til landlæknis

nokkuð margar greinar en hún varðar það að breyta gildistökunni úr fyrsta mars tvö þúsund og átta í fyrsta apríl tvö þúsund og átta og kemur þá inn í viðeigandi grein hin breytingartillagan er á þingskjali sjö hundruð þrjátíu og eins og er frá formanni heilbrigðisnefndar sem er sú sem hér stendur í þeirri breytingartillögu eru ekki neinar efnislegar breytingar en gert til að fullnægja lagatæknilegum atriðum að því er varðar uppsetningu lagatexta og tilvísun í lagagreinar og hins vegar tilvísun í ráðherra við þær breytingar sem frumvarpið felur í sér að færa verkefni frá heilbrigðisráðherra til landlæknis